Der EU Russland Gipfel hat ein ordentliches Ergebnis gebracht, insbesondere in Bezug auf die Konkretisierung der Modernisierungspartnerschaft. Ich begrüße es sehr, dass der Dialog zwischen den Zivilgesellschaften als eine Priorität in dieser Modernisierungspartnerschaft aufgenommen worden ist. Als Vorsitzender unserer EU Russland Delegation habe ich vor wenigen Tagen eine Arbeitssitzung in Perm geleitet, die sich genau mit dem Thema Aufbau von Zivilgesellschaft beschäftigt hat. Wir haben einmal mehr festgestellt, welche Fortschritte es in Russland in den letzten Jahren gegeben hat, aber auch wie viel noch zu tun bleibt, und wie viel wir aufgrund unserer Erfahrungen, guter und anderer, in diese Diskussion einbringen können.

Es gibt keine Modernisierungspartnerschaft ohne Austausch von Menschen. Daher bin ich auch etwas enttäuscht, dass sich die EU beim Thema visafreies Reisen nicht wirklich weiterbewegt hat. Wir müssen jetzt konkrete Ziele setzen, an deren Erfüllung die EU und Russland gemeinsam arbeiten können. Es kommt nicht darauf an, Zeitpläne zu erfüllen, schon gar nicht, irgendwelche Reihenfolgen einzuhalten, sondern es kommt darauf an, dass wir in diesen Fragen berechenbar sind, dass die Kriterien klar definiert sind, und jeder, auch Russland, muss verlässlich wissen Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wenn die konkreten Probleme gelöst sind,